Monsieur le Président, Madame la Commissaire, cela fait plus de huit mois que le dissident Edward Snowden nous a révélé le plus grand scandale d'espionnage jamais vu dans des démocraties.

La belle affaire! Nous avons eu des déclarations d'indignation de pure façade de bon nombre de nos dirigeants européens et la seule action qu'ils ont entreprise, comme la France, a été d'interdire le survol de l'avion d'EvoMorales parce qu'on imaginait qu'il pouvait aller sauver EdwardSnowden. Cela n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Ce sont des millions de citoyens européens qui ont été espionnés. Ce sont nos institutions qui ont été espionnées.

Dans quinze jours, le président Obama viendra en Europe. Le seul geste politique d'envergure pour montrer notre indignation et faire en sorte que cet espionnage cesse, c'est de stopper les négociations sur l'accord de libre échange. C'est le seul geste politique qu'entendront et les dirigeants américains et les dirigeants européens.